fyrir tæpum hálfum mánuði voru kynntar niðurstöður í samkeppni um tónlistar og ráðstefnuhús sem mun rísa í reykjavík á komandi árum í mínum huga markar þetta hús mikil tímamót það er tákn nýrra tíma nýrrar aldar þar sem menntun menning og fjölbreytni mun ráða ríkjum þar sem samkeppnisstaða þjóða mun styrkjast ef fagmennska og framsækni fær að njóta sín en veikjast ef stundarhagsmunir og smásálarháttur fær að ríkja samstarf okkar besta fólks á sviði lista hönnunar og viðskipta og góður stuðningur stjórnmálamanna úr öllum flokkum var til fyrirmyndar tónlistar og ráðstefnuhúsið er til marks um hverju hægt er að áorka þegar stjórnmálamenn afla skýr markmið ný öld mun gera allt aðrar kröfur til okkar en sú sem liðin er hún mun færa okkur ný tækifæri en líka nýjar ógnanir þá mun skipta okkur máli að þekkja styrk okkar og veikleika sem þjóðar ég er ekki í nokkrum vafa um að smæð samfélagsins er þarna í lykilhlutverki smæðin hefur alið af sér einstaklinga með sterka sjálfsmynd og gott frumkvæði hún hefur aukið samheldnina og tilfinninguna fyrir því að við eigum að deila kjörum hvert með öðru að við höfum öll hlutverki að gegna en smæðin og návígið er líka höfuðorsökin fyrir þeirri þröngsýni og þeim sundurlyndisfjanda sem stundum geisar í íslensku samfélagi þegar sært stolt

oftar en góðu hófi gegnir á á síðastliðnum þremur árum og oft hafa menn ekki skeytt um heiðar eða sóma grundvallarlög eða leikreglur orðstír þings eða þjóðar

fjölmiðlamálið olíusamráðið og baugsmálin þessi mál eru of mörg á of stuttum tíma þau hafa alið á óvild og tortryggni sem gegnsýrir og veikir allar helstu stofnanir samfélagsins og miklu veldur sá sem upphafinu veldur íslenskt samfélag þarf ekki á þessu að halda góðir landsmenn nú eru rúm fimmtán ár liðin frá því verkalýðshreyfing atvinnurekendur og stjórnvöld náðu tökum á verðbólgunni með þjóðarsáttarsamningunum þá fyrst fór hugtakið stöðugleiki að heyrast í íslenskum stjórnmálum og var réttnefni um það afrek sem þjóðarsáttin var ég hygg góðir landsmenn að núna eigið þið mörg hver erfitt með að átta ykkur á klisjukenndu tali landsfeðranna sem segjast verja stöðugleikann hvaða stöðugleika forsætisráðherra var á þessum nótum í ræðu sinni og dró upp mynd af sýndarveruleika raunveruleikinn er allt öðruvísi

útflutningsgreinar eru í bráðum vanda greiningardeildir banka spá allt að átta prósent verðbólgu öll met hafa verið slegin í skuldasöfnun sem leggst þyngst á heimilin og ungt fólk forsendur kjarasamninga eru að bresta þessar staðreyndir gefa hvorki mynd að aðhaldssamri né ábyrgri fjármálastjórn í raunveruleikanum er stöðugleikinn í uppnámi hún var ekki ánægð með stöðugleikann gamla konan sem hringdi í mig í dag og sagði að þrátt fyrir allt sem hún hefði lagt af mörkum í íslensku samfélagi liði sér eins og niðursetningi er það stöðugleiki þar um sextán þúsund lífeyrisþegar hafa minna en hundrað og tíu þúskr á mánuði sér til lífsviðurværis og borga af því fjórtán prósent í skatt er það til marks um stöðugleika að sú kynslóð sem nú er að hefja búskap sinn byrjar með þyngri skuldabagga en nokkur önnur kynslóð á undan henni er það stöðugleiki að þessi kynslóð sem átti að njóta góðs af níutíu prósent lánum og lægri húsnæðisvöxtum þarf að greiða þrjátíu og fimm prósent hærra verð í dag fyrir sína fyrstu íbúð en hún þurfti að gera fyrir ari síðan er það til marks um stöðugleika að fjórðungur ungmenna fær ekki menntun við sitt hæfi og fjörutíu prósent fólks á vinnumarkaði er án viðurkenndrar framhaldsmenntunar þetta er kannski eins konar stöðugleiki frú forseti forsætisráðherra var fáorður um þetta í ræðu sinni hann minntist ekki einu orði á hvernig hann ætlaði að takast á við vaxandi ójöfnuð í íslensku samfélagi ég fullyrði að þessi ójöfnuður er stærsta ógnanir við stöðugleikann hann vegur að styrk íslensks samfélags samfylkingin mun því í vetur leggja áherslu á fjölmörg mál sem munu stuðla að nýrri tegund stöðugleika stöðugleika sem byggir á jafnræði þegnanna og jöfnun tækifæra við höfnum skattastefnu ríkisstjórnarinnar sem gerir best við þá sem mest hafa sem færir jól jónkrónamanninum níutíu þúsund á mánuði í skattalækkun en einstæðu foreldri tíu þúsund krónur

samfylkingin telur réttlátara að bæta fremur hag láglaunafólks og barnafólks með lækkun matarskatts óbreyttum vaxtabótum og hækkun barnabóta við viljum að bætur lífeyrisþega verði hækkaðar um tólf þúsund ár mánuði til að leiðrétta kjaraskerðingu sem þeir hafa orðið fyrir í tíð þessarar ríkisstjórnar við leggjum fram viðamiklar tillögur í menntamálum sem munu auðvelda einstaklingum og fyrirtækjum að búa sig undir framtíðina og takast á við nauðsynlegar breytingar á atvinnuháttum við gerum tillögur um breytingar á stjórnkerfinu sem stuðla að gegnsæjum og heiðarlegum stjórnarháttum þar sem fólki atvinnugreinum eða fyrirtækjum er ekki mismunað ríkisstjórnin virðist ekki skilja nýja hagkerfið eða nýja atvinnulífið klisjan um að viðhalda stöðugleika án þess að henni sé fylgt eftir með aðgerðum er orðinn helsti fjötur fagmennsku og framsækni í íslensku atvinnulífi án er skálkaskjól agaleysis í ríkisfjármálum og andvaraleysis um afleiðingu eigin gerða hvort sem þær lúta að stórum innspýtingum inn í hagkerfið eða hvatningu til ungs fólks um að skuldsetja sig lúnir landsfeður vilja halda jól allt árið gefa gjafir fimmtán árum eftir þjóðarsáttarsamninga þarf nýja hugsun og raunverulegan skilning á því hvernig samkeppnisstaða landsins mun styrkjast hæstvirt ríkisstjórn verður að vakna ef ekki á illa að fara tónlistar og ráðstefnuhúsið sem ég talaði um í upphafi máls míns er táknmynd um samvinnu ólíkra afla þar sem framsýni og fagmennska ræður för ríkisstjórnin hefur það á valdi sínu að fjölga slíkum táknum við lifum í opnu alþjóðlegu samfélagi okkur mun vel farnast ef við ræktum samheldni og jöfnuð í stað þess að ala á sundurlyndi og ójöfnuði þjóðin er löngu orðin þreytt á því ástandi og andrúmslofti sem hér hefur ríkt á undanförnum árum

ríkisstjórnin á næsta leik